Een Europese vlag achterop een vissersboot moet symbool staan voor een verantwoord beheer.

Europa mag daar niet aan meedoen, maar de Europese Unie moet het goede voorbeeld geven.

En we blijven die landen erop aanspreken dat ze hun beleid moeten veranderen. Het Commissievoorstel bevat een enkel punt dat ik niet kan steunen, met name het gegeven dat de Europese Commissie het recht zou hebben om vergunningen in te trekken.